samkvæmt fjarskiptalögum skulu allir notendur eiga rétt á alþjónustu fjarskipta óháð staðsetningu og er póst og fjarskiptastofnun heimilt að fela fjarskiptafyrirtæki einu eða fleirum að bjóða slíka þjónustu telji fjarskiptafyrirtæki sig verða fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þeirrar alþjónustukvaðar sem á það er lagt er því heimilt að sækja um fjárframlag úr jöfnunarsjóði alþjónustu en í þann sjóð greiða öll fyrirtæki sem reka fjarskiptanet eða þjónustu í hlutfalli við bókfærða veltu sína með því frumvarpi sem hér er lagt fram er lögð til breyting á þriðju málsgrein tuttugustu og aðra grein laganna með breytingunni er hlutfalli þessa jöfnunarsjóðsálags sem fjarskiptafyrirtækin greiða í jöfnunarsjóð breytt úr núll komma tólf prósent í núll komma sextíu og fimm prósent af bókfærðri veltu þess breyting er í samræmi við tillögu póst og fjarskiptastofnunar en stofnuninni ber samkvæmt lögum að gera tillögu um breytingu á jöfnunargjaldi í samræmi við áætlaða fjárþörf sjóðsins að þessu sinni er verið að bregðast við auknum útgjöldum úr sjóðnum samkvæmt úrskurði úrskurðarnefndar í fjarskipta ég póstmálum en í honum var kveðið á um greiðslu ríflega hundrað sextíu og þrjú ja milljóna til símans h f vegna alþjónustukvaðar fyrirtækisins núverandi hlutfall álagningargjalds tekur hins vegar mið af fyrri fjárframlögum úr sjóðnum vegna neyðarlínunnar h f sem hafa verið tuttugu og fimm til þrjátíu milljónir árlega áætlað er að hækkuð álagningarprósenta muni skila um tvö hundruð og átta milljónum á ársgrundvelli en sjóðurinn er nú neikvæður um fjórar milljónir þá er gert ráð fyrir frekari útgjöldum vegna krafna um greiðslur úr sjóðnum vegna alþjónustu fyrr en árið tvö þúsund og sex til tvö þúsund og sjö hækkun gjaldsins mun leggjast á veltu ársins tvö þúsund og átta og koma til greiðslu á árinu tvö þúsund og níu af ofangreindu má sjá að breytingar á jöfnunarsjóðsgjaldi eru nauðsynlegar til að tryggja jafnvægi í starfsemi sjóðsins virðulegi forseti